Ja, najlepša hvala za to dopolnitev. Absolutno se strinjam in podpiram ta predlog, ki ste ga podali. Mi bomo na ministrstvu preučili te vaše predloge in bomo poskušali seveda to, na ta način, te programe, ker, ker končni cilj teh so programov socialne aktivacije je ravno pozitiven izid za to osebo, ki je vključena, in da se čim prej vključi tudi na trgu dela in sploh, glede na to, da jih je veliko vključenih ravno v državne organe oziroma organe javnega sektorja, da bi potem seveda bili kot zgled vsem ostalim tudi, kot, kot ste sami omenjali, v v duhu boja proti prekarnosti. Kar se pa tiče tistega prvega dela, nisem popolnoma prepričana, ali bo prišlo, sama osebno menim na tem trenutku, da ne, da ne bo prišlo do, do prekinitev, da se bodo ti programi nadaljevali tam do leta dva tisoč dvaindvajset. Če bi slučajno prišli, se bom tu zavzela, da bo to, po po ta kontinuiteta, seveda, seveda se nadaljevala ravno zaradi tega, v izogib temu, da bi seveda ti ljudje ostali brez sredstev. Hvala lepa.